Pane předsedající, chtěla bych dodatečně poděkovat zástupcům Evropského hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů, evropského veřejného ochránce práv a evropského inspektora ochrany údajů za to, že se účastnili příslušných jednání Výboru pro rozpočtovou kontrolu a také za zodpovězení otázek a poskytnutí doplňujících informací.

Hovořilo se zde o neplnění džentlmenské dohody s Evropským parlamentem ze sedmdesátých let. Dnes je postavení Evropského parlamentu zcela jiné. Já věřím, že Evropská unie je vystavěna na dohodách mezi jednotlivými členskými státy a dohodách mezi jednotlivými orgány a institucemi. Přesto se domnívám, že Evropský parlament je orgánem odpovědným za udělování absolutoria, tedy kontroluje hospodaření jednotlivých orgánů a institucí Evropské unie. Velmi pozitivně vnímám, že jsou zde zástupci Rady.

o rozsahu služeb uzavřených s evropskou službou pro vnější činnost, a požadujeme účinnější řízení lidských zdrojů.